Nagyon örülök én is, hogy még erre a kérdésre időt tudunk szakítani. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogai európai unióbeli előmozdításának és védelmének megfelelő és hatékony eszköze, amelynek mind a közösség, mind tagállamai nagy jelentőséget tulajdonítanak. A Tanács szeretné felhívni a tisztelt képviselő figyelmét arra, hogy már több ízben megerősítette, hogy ha meg kívánunk felelni a fogyatékossággal élő személyek igényeinek, és biztosítani szeretnénk a társadalom életében való egyenlő részvételüket, akkor fontos, hogy bevonjuk őket a rájuk vonatkozó döntések és szakpolitikák alakításába.

Emlékeztetünk arra, hogy a Tanács egy olyan irányelvet is elfogadott, amely kimondja a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés tilalmát a foglalkoztatás és a munkavégzés területén. Az említett irányelv rendelkezik a munkavállalói és a munkáltatói szervezetekben való tagságról és részvételről is, tehát olyan konkrét intézkedés, amelyet a Tanács annak garantálása érdekében hozott, hogy a fogyatékossággal élő személyek valóban részt vehessenek a döntéshozatalban. A Bizottságnak van új fogyatékosügyi stratégiája is. Nagy örömünkre ez az ősszel megszületett és elsősorban a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtására összpontosít. E stratégiával kapcsolatban a magyar elnökség következtetéstervezeteket kíván a Tanács elé terjeszteni azzal a céllal, hogy még a magyar elnökség finisében, júniusban azt el tudjuk fogadni.

Ennek kapcsán emlékeztetünk arra, hogy a Tanács csak a Bizottság által benyújtott javaslat alapján járhat el jogalkotói minőségében, de hát természetesen mindig fél szemünket a Parlamenten tartjuk, de ez a jogalkotás módja az Unióban.